Als man 1878 beim Berliner Kongress den Balkan neu geordnet hat, da hat man sie einfach übergangen, und sie waren das einzige Balkanvolk, das überhaupt keine Rechte und keine Staatlichkeit bekam. Das ist dann 1912 geschehen mit willkürlichen Grenzziehungen nach den Interessen der Großmächte und mit einem Massaker im Kosovo, das der mährische Sozialdemokrat Leo Freundlich in einem Buch beschrieben hat, das heute noch sehr eindrucksvoll ist.

Aber wir sagen auch unseren albanischen Freunden Im heutigen Europa sind Grenzen unveränderlich. Wir wollen keine Grenzveränderungen, wir wollen garantierte Grenzen und wir wollen einen Abbau dieser Grenzen. Dazu müssen wir aber auch unseren Beitrag leisten. Die Sache mit den Pässen ist natürlich nicht sehr klug.

wenn die Ereignisse sich negativ entwickeln. Jedes Volk lässt sich nur bis zu einem bestimmten Punkt unterdrücken. Deshalb Kritik an den Albanern ja, aber auch an allen anderen. Serbien hat in seiner Verfassung stehen, dass es Gebietsansprüche auf das Kosovo erhebt, hat aber den Kandidatenstatus, und andere werden wegen einer einzigen Rede kritisiert. Wir brauchen eine europäische Perspektive für Albanien, keine Grenzänderungen und Minderheitenschutz mit gleichem Status für alle.